Stroj neví, co to je právní rámec, proporcionalita, odpovědnost, ochrana civilního obyvatelstva a transparentnost. Ale je naší povinností je v tomto duchu používat. Jsem přesvědčena, že je třeba opět naléhat na celou Evropskou unii, ale především na Komisi, aby zakázala vývoj, výrobu a používání plně autonomních zbraní, které umožňují vést útoky bez zásahu lidí. Je naší povinností využívat nových armádních technologií tak, aby sice pomáhaly chránit životy vojáků, ale to nesmí být na úkor bezpečí nevinných civilistů. Všichni víme, že stroje mají svoje limity a nic jako stoprocentní účinnost neexistuje. A právě o to více se musíme zasadit o vytvoření silných mezinárodních pravidel, ale především musíme začít sami u sebe.